Pane předsedající, já bych chtěla především poděkovat autorům této rezoluce, která mluví jasným hlasem a jasnými slovy říká, jaká je situace na Krymu a jaká je naše reakce.

V rámci mezinárodně uznávaných hranic odsuzuje nezákonnou anexi Krymu Ruskem a podporuje sankce, které jsou účinné.

Krymští Tataři, kteří jsou pronásledováni, jsou obyčejnými lidmi, umělci, učiteli, drobnými živnostníky a mnozí z nich byli odsouzeni k výkonu trestu a posláni do vězeňských táborů. Co považuji za velmi důležitý signál je to, že se jedná o společné stanovisko pěti politických frakcí napříč zeměmi, napříč politickými frakcemi vyjma extrémistů. Je to jasný signál Rusku a také jasná podpora Ukrajině.